virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birkir jón jónsson og siv friðleifsdóttur en við náðum hins vegar ekki að mæla fyrir málinu og því var því ekki vísað til nefndar með frumvarpi þessu eru lagðar til skattaívilnanir sem hugsaðar eru í þágu frjálsra félagasamtaka á sviði menningarmála vísindalegra rannsóknastarfa viðurkenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga er lagt til að einstaklingi verði heimilt að draga gjafir til slíkra félagasamtaka frá skatti einnig er lagt til að slíkum samtökum verði ekki gert að greiða erfðafjárskatt af arfi gjafaarfi dánargjöfum og fyrirframgreiddum arfi sem þeim áskotnast

frjáls félagasamtök við höfum örugglega langflest gefið til frjálsra félagasamtaka eða tekið þátt í starfi þeirra svo ég mætti aðeins nefna dæmi um það sem ég á við þegar ég tala um frjáls félagasamtök

til dæmis eins og öryrkjabandalag íslands krabbameinsfélag íslands kvenfélagasamband íslands og öll þau kvenfélög sem standa að því og rauðikross íslands sem daglega starfa

og svo ég fái að nefna örfá dæmi þá eins og ég nefndi varðandi kvenfélagið eða kvenfélagasambandið þá tóku þeir saman þær gjafir sem kvenfélög á landinu höfðu lagt fram til heilbrigðisstofnana og yfir tíu ára tímabil reiknaðist þeim til að konurnar þar hefðu gefið allt að því fimm hundruð milljóna króna fyrir utan kvenfélagið hringurinn sem við þekkjum náttúrlega flest því barnaspítali hringsins er einmitt kenndur við að kvenfélag sem dæmi um þann mikla stuðning sem barnaspítalasjóður hringsins veitti spítalanum árið tvö þúsund og tíu

síðan svæfinga og gjörgæsludeildin á kvennasviðinu barkaspegil ómtæki og púlsmetra þetta er bara til að nefna nokkur dæmi en alls veittum við árið tvö þúsund og tíu

sveitarfélaginu sem ég bý í þá er einmitt verið að fjalla um þær gjafir sem einstaklingar hafa verið að gefa heilbrigðisstofnun vestmannaeyja og það telst til að þessir einstaklingar ásamt kvenfélaginu líkn hafi verið að gefa tæki og tól fyrir verðmæti allt að hundrað fimmtíu til hundrað sjötíu milljónum króna og minnir mig að framkvæmdastjóri stofnunarinnar hafi orðað það þannig að væntanlega væri varla til rúm fyrir sjúklingana ef það væri ekki vegna stuðnings frjálsra félagasamtaka og einstaklinga sem vildu leggja þeim lið ég tel að það sé mjög mikilvægt að við gefum meðlagasetningu ákveðin skilaboð út í samfélagið í staðinn fyrir það er náttúrlega þannig að efnishyggjan getur verið mjög rík í okkur manninum og þess vegna held ég að það sé einmitt mjög mikilvægt að í staðin fyrir að vera að ýta undir hana að við reynum að búa til þennan ramma sem hvetur einmitt frekar til samhyggju og það sem mætti kannski segja jákvæðrar hegðunar frá hendi einstaklinganna með því að gera þessar breytingar sem verið er að leggja til í frumvarpinu þá tel ég að við værum einmitt að hvetja til samstöðu með samfélagi okkar hvetja til samhjálpar og jafnframt sjálfsábyrgðar á því í hvernig samfélagi við búum það er nú þannig að þó að efnishyggjan geti verið rík í okkur þá er einmitt hin hliðin sem samhyggjan getur eiga verið mjög sterk það er hins vegar kannski það umhverfi sem við höfum búið til sem hefur raunar kannski verið að dempa þessar hneigðir í manninum dæmi um það þar sem fólk er oft tilbúið til að leggja ýmislegt á sig til að hjálpa náunganum þá má svo sem nefna það að ferðamenn til dæmis eins og í bandaríkjunum eru gjarnir á að skilja eftir þjórfé á veitingastöðum þó þeir hafi aldrei í hyggju að koma aftur á þessa staði við hjálpum ókunnugu fólki við að komast yfir götu og sem dæmi nýlega í fríi sem ég fór þá fundum við síma

þetta er líka mjög ríkt í okkur en það er mín skoðun að þá hefur samfélagið og raunar alþingi ekki verið nægilega öflugt í því að styðja við þessa þætti í manninum þetta endurspeglaðist mjög mikið á undanförnum áratugum að skattaívilnanir stjórnvalda beindust fyrst og fremst að fyrirtækjum sem voru á markaði í hagnaðarskyni það var tekin ákvörðun þannig að það hallaði sífellt á starfsemi sem var rekin á grundvelli ákveðinna hugsjóna svo sem frjáls félagasamtök og samvinnufélög það má nefna dæmi um afnám ákvæða um frádrátt frá skattskyldum tekjum einstaklinga vegna gjafa til góðgerðarfélaga árið nítján hundruð sjötíu og níu ákvörðun um að félagasamtök skyldu greiða fjármagnstekjuskatt árið nítján hundruð níutíu og sex og álagning erfðafjárskatts á gjafir til líknarfélaga vorið tvö þúsund og fjögur það geta einfaldlega ekki verið rétt skilaboð til samfélagsins frá okkur þingmönnum að það sé hagkvæmara að græða sjálfur en að gefa náunganum að auðdýrkun og fésýsla sé metin meira en vinnan þekkingin framtakið og maðurinn sjálfur frjáls félagasamtök hafa svo sannarlega ekki farið varhluta af kreppunni þetta höfum við séð við sem höfum og hef líka jafnframt heyrt þetta frá

að framlög frá fyrirtækjum og einstaklingum hafa dregist saman enda svo sem ekkert óeðlilegt við það þar sem fjárhagsstaða bæði fyrirtækja og heimila hefur verið miklu bágari eftir hrun hið opinbera hefur líka haft minna milli handanna til að geta stutt við starfsemi þeirra með beinum styrkjum og hefur það verið eitt af því sem mér hefur einmitt þótt mjög leitt að sjá hvernig framlögin frá hinu opinbera hafa dregist saman en á sama tíma hins vegar hefur álag og eftirspurn eftir þjónustu frjálsra félagasamtaka aukist þetta heyrði ég til dæmis á svokölluðu kótilettukvöldi hjá samhjálp sem var einmitt fjáröflunarkvöld hjá þeim fyrir starfsemi þeirra en held ég á hverjum sólarhring eða hverri nóttu gista um hundrað sextíu einstaklingar á þeirra vegum í gegnum frábæra starfsemi sem þeir standa að og þar kom einmitt fram að súpueldhúsið sem hafði einmitt fyrst og fremst verið hugsað fyrir útigöngufólk þangað væri að leita allt annar hópur sem ætti raunar ekki lengur fyrir mat upp úr bara miðjum mánuðinum ef þetta yrði að raunveruleika þessar skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka þá væri það þannig að það væri þá verið að hvetja okkur öll til að leggja þeim lið með því að við fengjum þá sjálf skattaívilnun það væri líka þannig tryttað þegar við föllum frá og mundum vilja að hluti af því aflagóssi sem við skiljum eftir okkur falli til handa frjálsra félagasamtaka þá mundu þau ekki þurfa að borga erfðafjárskatt og síðan það sem væri að vísu kannski einna flóknast í framkvæmd að skoða það hvernig sem er að vísu ekki hér þá væri eitt af því sem væri hægt að skoða hvort hægt væri að einfalda virðisaukaskattsgreiðslur hjá þessum samtökum þær upplýsingar sem ég hef eftir að ég spurðist nokkrum sinnum fyrir um þetta á síðasta löggjafarþingi þá er löggjöf í vinnslu á vegum efnahags og viðskiptaráðherra um mótun ákveðinnar rammalöggjafar fyrir líknarfélög eða frjáls félagasamtök eða góðgerðarsamtök sem við mundum raunar telja að ættu að eiga rétt á svona skattaívilnunum og þar væru sett fram ákveðin skilyrði hvað varðar starfsemina hvernig væri haldið utan um bókhaldið og raunar þau verkefni sem þess háttar samtök mundu taka að ég vonast svo sannarlega til að hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra setji þrýsting á að ljúka þessu verkefni þannig að við getum samþykkt þessar breytingar sem verið er að leggja til varðandi lög um tekjuskatt og erfðafjárskatt og stutt þannig við þennan mikilvæga geira þriðja geirann sem ég held að veiti svo sannarlega ekki af að efla hér á landi að lokinni umræðu mundi ég vilja óska eftir því að málinu væri vísað til